Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Wir haben in Europa eine Regelung für freie Mobilität von Menschen, Dienstleistungen und Waren. Das ist etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Dafür wollen wir natürlich keine Überreglementierung, wir wollen aber vernünftige Rahmenbedingungen. Für meine Begriffe ist das, was wir im Moment haben, Intransparenz, Nichtwahrung von Passagierrechten und teilweise auch Willkür.

ich hatte nur eine kleine Tasche und meine Handtasche dabei. Ich sollte auch fast nicht ins Flugzeug gelassen werden, weil ich die beiden Gepäckstücke hatte. Ich konnte sie sogar ineinander schieben, aber ich sah es nicht ein. Es gab einen Ständer, wo man alles reinstecken konnte.

Andere Passagiere können sich vielleicht gar nicht äußern und können ihre Rechte nicht wahrnehmen. So etwas kann nicht sein! Ich bin wirklich gegen Überreglementierung, aber hier brauchen wir vernünftige Regelungen.